Monsieur le Président, la négociation a mis en avant l'échec de la stratégie de l'Union qui entendait entraîner les autres dans son sillage en étant la plus vertueuse. Il y a eu, en réalité, un gouffre entre la rhétorique sur une Union européenne se voulant leader mondial dans la lutte contre le changement climatique et la capacité d'entraînement de l'Europe dans les négociations finales. Non seulement personne n'a suivi, mais en mettant toutes ses cartes sur la table bien trop en amont, l'échec était certain. De fait, l'Union européenne était quasiment inaudible lors des ultimes négociations.

La situation engendrée par l'échec de Copenhague crée donc une incertitude quant aux futures règles de fonctionnement internationales en matière de réduction des émissions de carbone, ce qui est particulièrement préjudiciable pour nos entreprises qui doivent faire face à d'importants investissements. Ce manque de visibilité risque d'ailleurs de pénaliser le marché du CO 2 dont la montée en puissance et le bon fonctionnement demandent un cadre clair et stable. Dans le même temps, les États Unis et la Chine investissent massivement dans les technologies vertes pour créer les emplois verts de demain.

Elle doit soutenir une véritable politique industrielle européenne car là est le véritable enjeu de la lutte contre le changement climatique. Ces nouvelles technologies propres existent et il nous appartient d'accélérer leur utilisation dans nos politiques pour le bénéfice de tous, notamment des pays en développement.